Domnule Președinte, zilele trecute aveam sentimentul că cel mai puternic lucru de care avem nevoie este solidaritatea.

Din acest motiv, pentru a nu crea discrepanțe între statele membre, propun Comisiei să aibă în vedere realizarea unui plan de implementare uniform pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, cu utilizarea unei tehnologii strict produse în Uniunea Europeană și cu reglementări strict emise la nivelul Uniunii Europene, valabile pentru toate statele.